Glyphosate, chlordécone, néonicotinoïdes, métam sodium, on ne compte plus le nombre de scandales sanitaires. Mais que fait la Commission européenne pour protéger la santé des 500 millions de citoyens européens? Aujourd'hui, près d'un tiers des produits chimiques présents sur le marché de l'Union européenne depuis 2010 sont potentiellement dangereux pour la santé humaine, en infraction avec le règlement européen REACH.

La réalité, c'est que la plupart des États membres violent allègrement ces principes de précaution et que la Commission européenne, en laissant faire, en laissant aller, se rend elle même coupable de non assistance à citoyen en danger. Il ne faut pas jouer, plaisanter, avec la santé des 500 millions de citoyens européens, il est de notre responsabilité pleine et entière d'agir très concrètement.